frú forseti það var athyglisvert að heyra að háttvirtur þingmaður telur að hugtakið pólitísk ábyrgð og álitshnekkir eigi ekki við um sjálfstæðisflokkinn það var líka athyglisvert að hann virðist ekki hafa lesið nýútdeilda skýrslu rannsóknarnefndar alþingis þar sem talað er einmitt um störf alþingis og hverjir annmarkar eru á því þar kemur þetta fram háttvirtur þingmaður hvað það var sem olli hér hruninu það eru gallar í framkvæmd starfa á alþingi og þá þarf að laga þess vegna meðal annars er meiri nauðsyn á stjórnlagaþingi nú en nokkru sinni fyrr ég vil endurtaka spurningu mína til hans hvað mun sjálfstæðisflokkurinn gera þegar kemur vonandi að því að það verður kosið hér aftur til stjórnlagaþings